Prima di aprire, visto che dalla Cecenia attraverso la stampa arrivano notizie preoccupanti di torture e uccisioni di cittadini di quella Repubblica a causa dei loro orientamenti sessuali, volevo chiedere alle autorità cecene di fornire al più presto alla comunità internazionale notizie precise e dettagliate su ciò che sta accadendo, confermando che il Parlamento europeo condanna con forza ogni tipo di persecuzione e discriminazione nei confronti di persone a causa di orientamenti sessuali, razziali, religiosi e politici. Questo vale all'interno dell'Unione europea, ma noi difendiamo i nostri valori anche al di fuori dei confini della nostra Unione.